Señor Presidente, yo no estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros en el sentido de que aceptamos en su momento que el Parlamento, como ha pasado en otros nombramientos —ya nos pasó con el miembro húngaro, con el miembro español— es decir, hemos tenido peleas en las cuales no estaba claro que el Parlamento recibía todo el respeto necesario por parte del Consejo. Pero en el caso del miembro croata las cosas han ido más lejos, porque, aunque nosotros pudiéramos estar de acuerdo en que es verdad que el Consejo tiene plena capacidad de pasar por encima de la opinión del Parlamento, cosa que es legal, pero desde luego absolutamente ilegítima, pues resulta que, en el caso del miembro croata, este señor nos mintió. Es decir, el problema es que ha mentido.

Y luego, por no sé qué subterfugios, resulta que no ha dimitido. Ese es el problema que tenemos, que tenemos un candidato, un futuro miembro del Tribunal de Cuentas, que además ya se sienta en el Tribunal de Cuentas, que desde luego ha mentido a esta Cámara por escrito. Y eso lo tenemos claro y vamos a ver de qué manera podemos aclararlo. De ahí que estemos pidiéndole al Consejo que retire ese nombramiento, que sería lo mejor para todos, para empezar, para el Tribunal de Cuentas, para el Consejo y, desde luego, para este Parlamento. Y en el futuro exigiremos que los candidatos tengan al menos algunas nociones de gobernanza europea, gobernanza institucional europea, porque un candidato que no respeta y que miente claramente sobre la gobernanza de la institución europea, pues nos parece muy difícil que pueda ser un buen candidato para el Tribunal de Cuentas, que es un instrumento y un organismo funcional muy bueno para el Parlamento, que hay que seguir respetando.